In dit stelsel worden verlies en winstresultaten in groepsmaatschappelijk verband geconsolideerd en wordt die geconsolideerde belastinggrondslag, wanneer hij positief is, omgeslagen over alle relevante lidstaten. De lidstaten kunnen dan op het hun toekomende deel hun eigen belastingtarief toepassen en dat gebeurt middels een systeem, waarbij de gehele administratieve afhandeling bij één enkele hoofdbelastingautoriteit gebeurt. Met deze CCCTB maken wij het grensoverschrijdend uitbouwen van een onderneming fiscaal eenvoudiger en administratief goedkoper, wat zeker voor de KMO nieuwe perspectieven biedt. Wij maken verder de belastingheffing transparanter. Wij vermijden overbelasting en dubbele belastingheffing, maar ook manipulatie met het oog op belastingontwijking. En zonder twijfel maken wij Europa aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Collega's, ons verslag bewaart de architectuur van het uitstekend uitgewerkte voorstel van de Commissie, maar het toont meer ambitie dat past perfect in de dubbele strijd die wij vandaag voeren en waar wij het ook de hele middag over hebben gehad. Want als wij een relance van de economie willen, met méér concurrentiekracht, dan moeten wij bereid zijn alle barrières op de interne markt te slopen, ook die op het terrein van de directe belastingen. En als wij de schuldencrisis willen oplossen, dan moeten wij er uiteraard ook voor zorgen dat de lidstaten de belastingen kunnen innen die hen toekomen en bij dit voorstel zijn beide gebaat. Laat hier dus niemand de crisis inroepen om alles op de lange of op de softe baan te schuiven, nee, de crisis moet onze ambitie en onze sense of urgency juist sterker maken. Voor drie punten, collega's, vraag ik uw bijzondere aandacht ten eerste, de optionaliteit van het stelsel.

En daarom stellen wij een road map voor die het stelsel over een tijdspanne van vijf jaar geleidelijk verplicht zal maken voor alle ondernemingen, behalve voor de KMO. Voor hen willen wij eerst nog een assessment van de praktische bruikbaarheid ervan en een instrument om hen bij het gebruik te begeleiden. Ten tweede is er de reikwijdte van de harmonisatie. Dit voorstel betreft niet de tarieven, maar enkel de belastbare basis, de grondslag waarop de belasting geheven wordt.